Subvencionira se sve, i ono za što ima tržišne logike, ali i oni sektori koji bi odavno trebali biti samoodrživi. Ta je praksa raširena od davnih dana i nikako da joj se stane na kraj zato što je politika predobro umrežena s pojedinim gospodarskim gigantima i na ovaj im način pogoduje. Sve se to uvijek prebija preko leđa malih i srednjih poduzetnika, a tako će biti i ovaj put.